Głosowałem przeciw, gdyż proponowane rozwiązania nie są rzeczywistymi reformami, a jedynie kosmetycznymi, drobnymi zmianami, które utrzymują, konserwują obecnie funkcjonującą, niesprawiedliwą WPR.

Chcę jasno podkreślić należy utrzymać silny drugi filar z zachowaniem obecnych kryteriów podziału środków, które uwzględniają różnice rozwojowe poszczególnych państw.

Wieś ma prawo korzystać ze środków polityki regionalnej na rozwój obszarów wiejskich.